In quei giorni io sarò ad Assisi per la consegna della fiaccola della pace ai reali di Giordania, insieme al Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, e alla Cancelliera